Pane předsedající, přední ekonomové se shodují na tom, že hlavními problémy evropského trhu jsou zejména přílišná regulace, administrativní, byrokratické a legislativní překážky, a to zejména pro malé a střední podnikání. Místo vytvoření přátelského prostředí k podnikání a podpoře lidské aktivity jsme na cestě stát se mistry světa v regulaci všeho. To ostatně dokládá i snaha Evropské unie regulovat např.

cookies, čímž paradoxně nemyslím sušenky, ale informace o uživateli internetu ukládané do dočasné paměti počítače. Nejčastěji pokládaná otázka, co ještě v evropské politice regulovat a co již ne, nicméně nemíří podle mého soudu na podstatu problému.

Jsem proto přesvědčen, že by u každé nově navržené normy měla Evropská komise uvést dopadovou analýzu, včetně toho, co by se stalo, kdyby regulace neexistovala.